Europese conservatieven hebben een ander Europa voor ogen, namelijk een gemeenschap van soevereine staten, samenwerking tussen staten dat is heel belangrijk meer macht terug naar de lidstaten en uiteindelijk afschaffing van de loodzware bureaucratie die wij hebben. Wij gaan dus een parallel proces lanceren met een competitief en concurrerend project en we gaan daarmee in de lidstaten in debat met de bevolking.

Dus, vraag het de burgers, niet allerlei ngo's en dergelijke, mensen overal in schimmige posities, maar direct aan de burgers.